Uvedu aspoň dva. Jedním z těch důvodů je otázka vlastních zdrojů Evropské unie. Asi není žádným překvapením, že naše skupina zásadně nesouhlasí s vytvářením dalších vlastních rozpočtových zdrojů, ať už nějakým novým zdaňováním nebo jiným způsobem. Evropská unie není stát, nemá tedy mít vlastní rozpočtové zdroje a její rozpočet má být striktně, přímo a úzce navázán na příspěvky, především příspěvky z národních států, ze členských států. Druhým důvodem, proč jsem nehlasoval pro, je celkový výhled struktury těch evropských rozpočtů. Jestli myslíme vážně ochranu vnějších hranic a jestli myslíme vážně, že budeme zvyšovat výdaje na tuto kapitolu, musí to být také zohledněno v celkovém přestrukturování rozpočtu a to se bohužel nestalo. Takže za mě mínus a nesouhlas.